Voorzitter, ik zal kort zijn, want we moeten ook eens van het moment genieten dat een onderwerp als klimaat eens een keer niet tot heel veel controverse in deze zaal leidt. Dus dat is iets om te vieren, vooral ook omdat we volgens mij allemaal inzien dat juist deze voorstellen een steun in de rug zijn van de groene, innovatieve industrie.

We gaan de F gassen definitief uitfaseren, in het juiste tempo, maar uiteindelijk met een helder doel weg met die F gassen en welkom aan de groene industrie.